Macedónsku nemožno uprieť to, že za posledný rok urobilo výrazný pokrok. Avšak stále má rezervy v kľúčových oblastiach. Za najdôležitejšie považujem potrebné zaistenie nezávislosti súdnictva, úroveň slobody prejavu v médiách a posilnenie občianskej spoločnosti a zlepšenie politického dialógu. Úrad ombudsmana mal za posledný rok podstatne viac práce, avšak množstvo jeho doporučení, ktoré by boli akceptované verejnou správou, klesol. Preto súhlasím s názorom Komisie, že pozícia ombudsmana musí byť naďalej posilňovaná. Vítam však úspech v oblasti zlepšenia ochrany menšinových a kultúrnych práv. Macedónsku sa podarilo výrazne znížiť počet Rómov bez osobných dokladov. Bohužiaľ, ich životné podmienky sú stále biedne a naďalej čelia diskriminácii. Je to problematika, ktorá, ako všetci vieme, sa týka nielen Macedónska, ale čím ďalej, tým viac, nás situácia Rómov utvrdzuje v tom, že ide o celoeurópsky problém. Aj napriek problémom Macedónsko zostáva stabilnou krajinou v regióne, ktorá má dobré vzťahy so susednými štátmi, a verím, že je na dobrej ceste smerom k Európskej únii.